Hvala za besedo, podpredsednik. Lepo pozdravljam vse prisotne! S tem zakonom se status gasilca dopolni, tako da je status operativnega prostovoljnega gasilca odnos med delodajalcem in gasilcem. Ta zaradi operativnih gasilcev stroške delodajalcev povrne občina ali njihov državni organ. Gasilstvo je v Sloveniji zelo razmreženo in je zelo potrebno. So verjetno najbolj razširjeno društvo, tako prostovoljnih kot operativnih članov, vedno so nam na voljo, pa ne več toliko pri požarih ali čiščenju zamašenih dimnikov, kot čedalje več pri naravnih nesrečah in ujmah. Pri svojem delu riskirajo svoj življenje, so v akciji, ko mi mirno spimo. Kot je bilo večkrat poudarjeno, so bila so prav gasilska društva steber povezave v manjših krajih, vaseh. Zelo so pomagali pri nedavnem vetrolomu in žledolomu. To kar se zdaj predlaga, so le malenkosti bonitet ljudem, kateri nam vedno pomagajo. Že tako delajo vse volontersko, zadovoljni so, ko rešijo življenje na cesti, pogasijo hišo, industrijsko stavbo. Mislim, da bi morali ta zakon podpreti ne glede na politično mavrico v parlamentu, da se ga podpre v zdaj v prvem branju in mogoče še kaj dopolni v drugem branju. Ali pa mogoče malo sarkazma, koalicija noče podpreti zakonov, kateri so finančno vrednoteni nekaj milijonov, mogoče bi podprli predlog, če bi bil vreden vsaj tristo milijonov, kot je bil kot je bil prejšnji pri vas. Hvala za besedo.